frumvarpið er byggt á lögum höfundaréttarnefndar og varðar tilskipanir frá evrópuþingi og evrópuráði í fyrsta lagi tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu frá árinu tvö þúsund og eitt númer tuttugu og níu tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um fullnustu hugverkaréttinda frá árinu tvö þúsund og fjögur númer fjörutíu og átta og tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um þjónustu á innri markaði frá árinu tvö þúsund og sex númer hundrað tuttugu og þrjú frá árinu nítján hundruð níutíu og eitt hafa fyrirrennarar mínir í embætti menntamálaráðherra í þrígang gefið fyrirheit um löngu tímabæra heildarendurskoðun höfundaréttarlaga til að lögin megi samræmast betur þróun tækni og samfélags þá hefur menntamálanefnd alþingis hvatt til endurskoðunar laganna af sömu ástæðu frumvarp þetta er afrakstur fyrsta áfanga í heildarendurskoðun höfundalaga en við gerum ráð fyrir að lögin verði endurskoðuð á næstu þremur árum í jafnmörgum áföngum með tilheyrandi breytingarfrumvörpum og miðað er svo við að heildarfrumvarp til nýrra höfundalaga líti dagsins ljós árið tvö þúsund og tólf við undirbúning þessa frumvarps var haft samráð við helstu hagsmunaaðila og voru drög að frumvarpinu send þeim til umsagnar og það haft um hríð til kynningar og athugasemda á heimasíðu mennta og menningarmálaráðuneytis áður en gengið var frá endanlegum frumvarpstexta og athugasemdum með frumvarpinu var höfð hliðsjón af framkomnum athugasemdum og ábendingum frumvarpið hefur að geyma eftirtaldar breytingar á höfundalögum lagðar eru til breytingar á tólftu grein höfundalaga um takmarkanir á höfundarétti til hagsbóta fyrir bóka skjala og listasöfn vegna eintakagerðar í öryggis og varðveisluskyni gerðar sérstakra afnotaeintaka þar sem frumeintök þykja of viðkvæm til útláns og fleiri samkvæmt tólftu greinar gildandi laga eins og henni var breytt með þriðju grein laga númer níu tvö þúsund og sex skal setja reglugerð um heimild skjalasafna bókasafna safna og menntastofnana til að gera eintök af verkum til notkunar í starfsemi sinni sú reglugerð hefur þó ekki verið sett í eldri útgáfu lagaákvæðisins samkvæmt tólftu grein laga númer sjötíu og þrjú nítján hundruð sjötíu og tvö var einungis um heimild til útgáfu reglugerðar að ræða reglugerð um nánari skilyrði fyrir heimild bóka og skjalasafna til eintakagerðar eftir verkum til notkunar í eigin starfsemi hefur þrátt fyrir þetta aldrei verið sett á þeim tíma sem liðið hefur frá gildistöku laga númer sjötíu og þrjú nítján hundruð sjötíu og tvö hefur því ríkt ákveðin réttaróvissa um heimildir og skilyrði fyrir eintakagerð bóka og skjalasafna til notkunar í eigin starfsemi fyrir söfnin hefur þetta verið bagalegt þar sem á þeim hafa hvílt skyldur samkvæmt öðrum lögum sem hafa meðal annars falið það í sér að eintakagerð getur verið óhjákvæmilegur liður í því að veita lögbundna þjónustu að tillögu höfundaréttarnefndar er hér lagt til að kveðið verði á um að heimildir safna til eintakagerðar verði í sjálfu lagaákvæðinu í tólftu greinar gildandi laga segir að eftirgerðarheimildir nái til menntastofnana en í frumvarpi þessu eru menntastofnanir undanskildar þess í stað er ráðgert að heimild til eintakagerðar taki til bókasafna tiltekinna menntastofnana en ekki til eintakagerðar í almennri starfsemi menntastofnana þá er mælt fyrir fyrr tólftu greinar a sem fjallar um heimildir safna til að veita aðgang að verkum á athafnasvæði sínu með þar til gerðum búnaði hér er því um ákveðna réttarbót fyrir söfn í öðru lagi er lagt til að samningsumboð rétthafasamtakanna vegna ljósritunar betur þekkt sem fjölís samkvæmt fimmtándu grein a í lögunum verði ekki bundið við íslenska höfunda eingöngu breytingin felur það í raun og veru í sér að fjölís hafi framvegis samningsumboð vegna ljósritunar og hliðstæðrar eftirgerðar fyrir alla höfunda erlenda jafnt sem innlenda í þriðja lagi er lagt til að rýmkaðar verði takmarkanir á höfundarétti samkvæmt nítjánda grein laganna í þágu notenda sem ekki geta nýtt sér venjulegt prentað mál og þannig aflétt takmörkunum á eintakagerð og dreifingu verndaðs efnis til slíkra aðila samkvæmt fyrstu málsgrein nítjánda grein gildandi laga er heimil eintakagerð og dreifing þeirra eintaka sem gerð hafa verið til sérstakra nota fyrir þá sem vegna fötlunar geta ekki lesið prentað mál svo framarlega sem það er ekki gert í fjárhagslegum tilgangi í öðru og þriðju málsgrein nítjánda grein eru sett frekari skilyrði fyrir beitingu framangreindrar heimildar í fyrstu málsgrein sömu greinar hins vegar er dreifingin takmörkunum háð þar sem hún er óheimil með útlán eða leigu hér er lagt til að þessum hömlum verði aflétt með brottfalli þriðju málsgrein og annarri málsgrein nítjánda grein laganna að hluta og sá sem eignast eintak sem gert er á grundvelli fyrstu málsgrein nítjánda grein höfundalaga mun þá öðlast heimild til að gera notkunar og öryggiseintak af því eintaki einnig er lagt til að orðalaginu aðra þá sem vegna fötlunar eru ófærir um að lesa prentað mál verði breytt í aðra þá sem ófærir eru um að nýta sér venjulegt prentað mál til lestrar orðalagsbreytingin er samkvæmt tillögu blindrabókasafns íslands og vísar til orðalags í fyrstu grein laga um blindrabókasafnið hér er því í raun og veru að ræða um ákveðna réttarbót fyrir þá sem þurfa sérstaka aðstoð við lestur eða sérstök eintök til lestrar í fjórða lagi er lagt til að tekið verði upp ákvæði í fimmtugasta og fjórðu grein höfundalaga um refsingu fyrir hlutdeild í höfundaréttarbrotum hér má segja að sé verið að leggja til ákveðið nýmæli sem tengist tilkomu höfundaréttarbrota á netinu þá fór fyrst í einhverjum mæli að reyna á refsiábyrgð svonefndra hlutdeildarmanna í slíkum brotum ekki hefur verið gert ráð fyrir þessum möguleika í íslensku höfundalögunum hér á landi hefur verið litið svo á að beita megi ákvæði tuttugasta og aðra grein almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu um hlutdeild með lögjöfnun þannig segir í greinargerð með almennum hegningarlögum að ákvæði um hlutdeild megi að sjálfsögðu beita með lögjöfnun utan laganna þegar skilyrði eru fyrir hendi að mati höfundaréttarnefndar er hins vegar tryggara að mæla sérstaklega fyrir um það í höfundalögunum sjálfum að brot þeirra sem eiga hlutdeild í brotum annarra séu refsiverð á sama hátt og brot þeirra sem teljast aðalmenn í brotunum enda geti oft verið erfitt að greina á milli þessa tvenns til að mynda þegar um er að ræða refsiverð not höfundarverka á netinu í fimmta lagi er lagt til að viðurkenning mennta og menningarmálaráðuneytis á samningsumboði og fyrirsvari höfundaréttarsamtaka fari fram eftir sérstökum málsmeðferðarreglum þannig að uppfyllt séu skilyrði í tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um þjónustu á innri markaðinum númer hundrað tuttugu og þrjú frá tvö þúsund og sex sú tilskipun var tekin upp í e e s samninginn með ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fjörutíu og fimm tvö þúsund og níu af ákvæðum þeirrar tilskipunar leiðir að aðildarríkjum e e s svæðisins ber að yfirfara málsmeðferð við opinberar leyfisveitingar og ryðja úr vegi ýmsum skilyrðum og hindrunum fyrir þjónustufrelsi á innri markaði og þekkja háttvirtir þingmenn væntanlega þessa tilskipun vel hún liggur raunar fyrir eða innleiðing hennar liggur fyrir í sérstöku lagafrumvarpi hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra um þjónustuviðskipti en jafnframt var lagt fram samhliða því frumvarpi frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum sökum innleiðingar tilskipunarinnar í íslensk lög er talin ástæða til að gera breytingar á fyrirkomulagi við viðurkenningu þeirra höfundaréttarsamtaka sem fara með samningsumboð fyrir hönd félagsmanna sinna og taka við greiðslum fyrir þeirra hönd í skjóli svonefnds heildarleyfis með þeim réttaráhrifum að utanfélagsmenn verða bundnir við ráðstafanir samtakanna ákveðið var að mæla frekar fyrir um þessar breytingar í sérstöku frumvarpi en að fella þær inn í frumvarp hæstvirts efnahags og viðskiptaráðherra samkvæmt tilskipuninni þurfa allar kröfur í landslögum um viðurkenningu eða opinbert starfsleyfi sem skilyrði fyrir veitingu þjónustu hér á landi að uppfylla kröfur í níundu grein tilskipunarinnar en starfsleyfi viðurkenning er skilgreint sem hver sá ferill sem þjónustuveitandi þarf að undirgangast til að öðlast formlega ákvörðun eða ætlað samþykki hjá lögbæru yfirvaldi varðandi aðgang að þjónustustarfsemi eða framboð þjónustu samanber sjöttu málsgrein fjórðu grein tilskipunarinnar af kröfum í níundu grein tilskipunarinnar leiðir að leyfisfyrirkomulagið má ekki mismuna umsækjendum það verður að teljast nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna og það verður að uppfylla meðalhófsreglu

lengra í kröfum til þjónustuveitanda en þjónar markmiðum leyfisfyrirkomulagsins samanber skýringu í fimmtugasta og fjórða formálsgrein þjónustutilskipunarinnar þar sem segir að fyrirkomulag leyfa eigi einungis rétt á sér þegar fullnægjandi eftirliti með þjónustuveitanda verður ekki sinnt eftir á í samræmi við þessi framangreindu ákvæði teljast eftirtalin ákvæði höfundalaga sem varða lögformlega viðurkenningu ýmissa höfundaréttarsamtaka fela í sér ákveðnar þjónustuhindranir þ e elleftu greinar fimmtándu grein a tuttugasta og þriðju grein tuttugasta og þriðju grein a tuttugasta og fimmtu grein tuttugasta og fimmtu grein b fertugasta og fimmtu grein a og fertugasta og sjöundu greinar framangreind ákvæði fela ekki einungis í sér þjónustuhindrun í skilningi tilskipunarinnar heldur er beinlínis ráð fyrir því gert að aðeins einum höfundaréttarsamtökum á hverju sviði verði veitt viðurkenning til að koma fram í nafni viðkomandi rétthafa í frumvarpinu er lagt er til að bætt verði við almennu ákvæði í nýja grein sem verður fimmtugasta og þriðju grein a þar sem segir að ráðherra setji nánari reglur um viðurkenningu viðkomandi rétthafasamtaka eða samtaka þeirra í tilgreindum tilvikum sem meðal annars fela í sér ákvæði um tímafresti fyrir meðferð umsókna ákvæði um frá hvaða tímamarki skuli reikna afgreiðslufrest heimild til að framlengja afgreiðslufrest afleiðingar þess að umsókn er ekki afgreidd innan frests og fleiri atriði lagt er til að tekin verði upp í höfundalög valin ákvæði úr tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um fullnustu hugverkaréttinda sem er númer fjörutíu og átta tvö þúsund og fjögur og varða afhendingu eða eyðileggingu eintaka tækja og muna er tengjast broti sérstaka bótareglu vegna höfundaréttarbrota upplýsingarétt brotaþola vegna meðferðar máls og rétt brotaþola til opinberrar birtingar dómsniðurstöðu samkvæmt öðrum tölulið fyrstu grein bókunar tuttugu og átta við e e s samninginn eru efta ríkin skuldbundin til að aðlaga hugverkalöggjöf sína meginreglunni um frjáls viðskipti með vörur og þjónustu og því stigi í verndun hugverkaréttinda sem náðst hefur í lögum sambandsins þar á meðal um fullnustu þessara réttinda þrátt fyrir þessa tilvísun er fullnusta hugverkaréttinda á forræði hvers e e s efta ríkis tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um fullnustu hugverkaréttinda hefur mestmegnis að geyma réttarfarsreglur um málsaðild sönnunargögn og ýmsar bráðabirgðaaðgerðir til að koma í veg fyrir brot gegn hugverkaréttindum af þeim sökum var tilskipunin ekki tekin upp í e e s samninginn ísland hefur þegar innleitt í landslög réttarúrræði í tengslum við fullgildingu svonefnds svonefnds trips samnings sem er viðauki við samning um alþjóðaviðskiptastofnunina og lýtur að vernd hugverkaréttinda í viðskiptum ákvæði þriðja kafla þess samnings trips samningsins hafa verið lögfest hér á landi með lögum um öflun sönnunargagna vegna ætlaðra brota gegn hugverkaréttindum númer fimmtíu og þrjú tvö þúsund og sex tilskipunin gengur í ýmsum atriðum lengra en trips samningurinn og lög númer fimmtíu og þrjú tvö þúsund og sex meðal þeirra ákvæða sem ganga lengra er heimild til haldlagningar skjala er varða réttarbrot og haldlagningar ólögmætra eintaka réttur til að fá upplýsingar um dreifileiðir hinna ólögmætu hluta réttur til að haldleggja innstæður á bankareikningum við tilteknar aðstæður ásamt reglum um að málskostnaður falli á varnaraðila ef hann tapar máli lagt er til hér að tekin verði upp í höfundalög ákvæði sem eru sambærileg við áttundu greinar tíundu greinar og fimmtándu grein tilskipunar númer sjötíu og átta tvö þúsund og fjögur fjórar átta e b þó að íslandi sé ekki skylt að innleiða þau ákvæði tilskipunarinnar sem ganga lengra en ákvæði trips samningsins fyrir því færum við þau rök að við endurskoðun réttarfarsúrræða höfundalaga vegna höfundaréttarbrota hefur höfundaréttarnefnd lagt áherslu á að tryggt sé samræmi við önnur norræn höfundalög það er í raun og veru eitt af leiðarljósum okkar í þessari endurskoðun því að þetta er auðvitað orðið mun alþjóðlegra umhverfi en áður var í elleftu greinar frumvarpsins er tekið mið af tíundu grein tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins um fullnustu hugverkaréttinda í þessari sömu tilskipun frá tvö þúsund og fjögur ákvæði tíundu grein fjallar um ráðstafanir vegna höfundaréttarbrota í þágu þess sem misgert er við það er að ólögmæt eintök séu fjarlægð úr dreifingu og að þeim eytt í tíundu greinar tilskipunarinnar er einnig mælt fyrir um úrræði til að koma aftur á lögmætu ástandi með innköllun hluta stöðvun á sölu og ónýtingu ólögmætra hluta lagt er til að viðhaldið verði ákvæði gildandi laga um afhendingu slíkra eintaka til brotaþola eða að þau séu gerð óhæft til ólöglegra nota nýmæli er í fjórðu málsgrein elleftu greinar frumvarpsins þar sem kveðið er á um að fram fari mat á hagsmunum þeirra sem hlut eiga að máli þegar gripið er til ráðstafana við það hagsmunamat verður að líta til þess annars vegar hversu alvarlegt og

með að þeim upplýsingum og tjáskiptum er þar fara fram þetta hagsmunamat skiptir því í raun og veru miklu máli til að alls hófs sé gætt þá skiptir og máli hvort eigandi munar hafi verið viðriðinn brot sé hann grandlaus er almennt ekki gert ráð fyrir að munir í hans eigu verði gerðir upptækir samanber niðurlag málsgreinarinnar í b lið þrettándu greinar frumvarpsins sem verður fimmtíu og níu greinar b í lögunum er tekið mið af áttundu grein tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins um fullnustu hugverkaréttinda sem miðar að því að gera rétthafa kleift að nálgast upplýsingar um uppruna vara eða þjónustu sem fela í sér brot á höfundarétti og að fá vitneskju um þá sem átt hafa hlut að brotinu ákvæði sem heimilar dómara að leggja fyrir aðila að dómsmáli að leggja fram tiltekið sönnunargagn eru ekki fyrir hendi í hérlendri réttarfarslöggjöf en með ákvæðum greinarinnar má segja að stefnt sé að þessu marki úrræðinu verður eingöngu beitt gagnvart þeim sem hafa framið brot í atvinnuskyni en ekki gagnvart neytendum sem hafa keypt vöru eða þjónustu sem dæmi um þýðingu úrræðisins má nefna það tilvik þegar sá sem fer með höfundarétt til dæmis framleiðandi muna sem njóta verndar sem nytjalist verður var við sölu slíkra vara hér á landi hann gæti þá fengið smásalann skyldaðan til að láta uppi nafn og heimilisfang erlends framleiðanda fjölda seldra eintaka og andvirði hins selda á grundvelli þeirra upplýsinga ætti rétthafinn möguleika á að setja fram kröfur á hendur erlendra dreifingaraðila og framleiðenda varanna í c lið þrettándu greinar frumvarpsins sem verður fimmtugasta og níundu grein c í lögunum er tekið mið af fimmtán grein tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins um fullnustu hugverkaréttinda sem er sem sagt í þessari sömu tilskipun frá tvö þúsund og fjögur þar sem er að finna heimild til að mæla fyrir um birtingu ákvarðana á því réttarsviði birting ákvarðana er talin hafa forvarna gildi gagnvart öðrum hugsanlegum brotamönnum og gegnir hlutverki í vitundarvakningu almennings um virðingu fyrir hugverkaréttindum í fyrstu málsgrein tólftu greinar frumvarpsins er lagt til að sú takmörkun á bótafjárhæð sem nú er kveðið á um í niðurlagi þriðju málsgrein fimmtugustu og sjöttu grein gildandi laga falli brott

til grundvallar þegar bætur eru ákveðnar þegar ekki verða færðar sönnur á tjón eða hagnað sem oft getur orðið raunin er gert ráð fyrir því í öðrum málsl annarri málsgrein að bætur skuli dæmdar að álitum eftir mati dómara hverju sinni og styðst sú regla að nokkru leyti við dómaframkvæmd í þriðju málsgrein tólftu greinar frumvarpsins er að fyrirmynd þriðju málsgreinar áttugustu og þriðju grein dönsku höfundalaganna er lagt til að ekki verði framvegis skylt heldur einungis heimilt að dæma bætur fyrir miska vegna brots á lögum og er sú regla í samræmi við fyrstu málsgrein tuttugustu og sjöttu greinar skaðabótalaga númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og þrjú kem ég þá að næstsíðasta atriðinu sem kveðið er á um í þessu frumvarpi þar er lagt til að mælt verði fyrir um málsaðild samtaka samkvæmt tuttugustu og þriðju greinar og tuttugasta og þriðju grein a höfundalaga vegna lögbannsaðgerða í þágu rétthafa í fyrstu málsgreinar þrettándu grein a í frumvarpinu er lagt til að kveðið verði á um það með ótvíræðum hætti að þau höfundaréttarsamtök eða önnur samtök sem hlotið hafa löggildingu mennta og menningarmálaráðuneytisins til að gæta almennt hagsmuna höfunda og annarra rétthafa hvort sem þeir eru í félagar í samtökunum eða standa utan þeirra gagnvart útvarpsstöðvum og öðrum þeim sem flytja verk sem njóta höfundaverndar opinberlega geti fengið lagt almennt bann við flutningi eða öðrum notum verka sem löggilding samtakanna nær til og verndar njóta samkvæmt höfundalögum með þessu er gert ráð fyrir að vikið verði frá því skilyrði lögbanns að sá einn sem á beinna lögvarinna hagsmuna að gæta geti krafist slíks banns er sú tilhögun staðfesting á dómaframkvæmd og minni ég þar á nýlegan dóm hæstaréttar frá ellefti febrúar síðastliðinn í máli númer tvö hundruð og fjórtán tvö þúsund og níu að lokum er lagt til að innleidd að innleidd verði sérstaklega í höfundalög þriðju málsgrein áttundu grein í tilskipun tuttugu og níu tvö þúsund og tvö um rétt rétthafa og samtaka þeirra til lögbanns gegn þjónustu milliliða sem þátt eiga í höfundaréttarbrotum á netinu í þriðju málsgrein átta grein tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer tuttugu og níu tvö þúsund og eitt er kveðið á um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu og skyldu aðildarríkjanna til að sjá til þess að rétthafar séu í aðstöðu til að krefjast lögbanns gegn milliliðum ef þriðji aðili notar þjónustu þeirra til að brjóta gegn höfundarétti eða skyldum rétti við innleiðingu tilskipunarinnar með lögum númer níu tvö þúsund og sex var litið svo á að tilvitnað ákvæði teldist þegar uppfyllt með úrræðum sem fram koma í fimmta kafla laga númer þrjátíu tvö þúsund og tvö í ljósi reynslunnar þykir hins vegar rétt að kveða skýrt á um rétt höfunda og annarra rétthafa til að beina kröfu um lögbann að þjónustuveitanda til að mynda fjarskiptafyrirtæki svo að ekki fari á milli mála að slíkur réttur sé fyrir hendi samkvæmt íslenskum lögum mælt er fyrir slíkri heimild í annarri málsgrein a liðar þrettándu greinar frumvarpsins en reynsla rétthafa hefur sýnt að úrræði fimmta kafla laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu

vafa um hvort lögbanni verði beint gegn fjarskiptafyrirtækjum vegna miðlunar skyndivistunar eða hýsingar gagna í þeim tilvikum þegar um er að ræða meint brot þjónustuþega á ákvæðum höfundalaga í íslenskum rétti hefur verið miðað við að lögbann verði einungis lagt við tilteknum athöfnum sem eru taldar ólögmætar í sjálfu sér vegna orðalags ákvæða tólfta þrettánda og fjórtándu grein laga númer þrjátíu tvö þúsund og tvö er mögulegt að óvissa yrði talin leika á því hvort þáttur fjarskiptafyrirtækis í ætluðu höfundaréttarbroti

fram á þetta er eins og háttvirtir þingmenn heyra alltæknileg umræða enda höfundaréttur allflókinn en í stuttu máli má segja að það eru nokkur nýmæli sem ég ætla að renna mjög hratt fyrir opinber söfn fá sem sagt heimild til eintakagerðar í eigin starfsemi í öryggis og varðveisluskyni sem hafa ekki verið nægar heimildar fyrir að mati þeirra sem í hlut eiga það verður aflétt takmörkunum á rétti notenda sem vegna fötlunar geta ekki lesið prentað mál til að gera eintök og dreifa vernduðu efni samningsumboð fjölíss vegna ljósritunar mun þá framvegis taka til allra höfunda óháð þjóðerni það verður tekið upp ef þetta verður samþykkt ákvæði um refsingu fyrir hlutdeild í höfundaréttarbrotum sem er bein afleiðing af breyttu umhverfi með tilkomu netsins viðurkenning mennta og menningarmálaráðuneytisins á samningsumboði og fyrirsvari höfundaréttarsamtaka fari fram eftir sérstökum málsmeðferðarreglum þannig að uppfyllt séu skilyrði tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins lagt er til að tekin verði upp í höfundalög valin ákvæði úr tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um fullnustu hugverkaréttinda það er mælt fyrir um málsaðild samtaka vegna lögbannsaðgerða í þágu rétthafa það er lagt til að það verði sérstaklega innleidd tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um rétt rétthafa og samtaka þeirra til lögbanns gegn þjónustu milliliða í stuttu máli sagt eru þetta þau nýmæli sem hér eru lögð til og eins og fram kom hér fyrr í máli mínu hafa þessi mál verið kynnt ítarlega og reynt að fylgja tillögum höfundaréttarnefndar en ég þykist vita að háttvirtur menntamálanefnd sem fær málið væntanlega til umfjöllunar að lokinni fyrstu umræðu muni fara ítarlega yfir það því að þetta krefst auðvitað umræðu sem kallar á mikla þekkingu á þessum heimi eins og ég nefndi líka áðan er þetta afrakstur fyrsta áfanga i heildarendurskoðun höfundalaga og hún er orðin mjög brýn vegna hreinlegra hraðrar lögþróun á sviði höfundaréttar og skiptir líka máli að við fylgjum þar eftir nágrannaríkjum okkar í lögþróun hvað þetta varðar í greinargerð með frumvarpinu er farið sérlega ítarlega yfir hverja efnisgrein frumvarpsins fyrir sig og kafað dýpra í þau mál sem ég hef rétt skautað yfir hér ég vil sérstaklega vekja athygli háttvirtra þingmanna á að þar er farið nánar og ítarlegar yfir helstu breytingar með samanburði við ákvæði gildandi laga sem skiptir máli auðvitað að meta að því mæltu legg ég til að frumvarpinu